14. November 2015 geeinigt hat, wurde vom Parlament und vom Rat gebilligt.

Es ist nunmehr mit diesen Entscheidungen abgeschlossen. Ich stelle hiermit fest, dass der Gesamthaushaltsplan der Union für das Haushaltsjahr 2016 endgültig erlassen ist.